Dnes jsme totiž promarnili velkou příležitost přijmout rozhodnutí, která jsou klíčová pro evropskou ekonomiku.

Dnešní den měl být dnem, kdy jsme měli přijmout speciální pravidla, která jsou nezbytná s ohledem na vysokou mobilitu specifickou pro odvětví dopravy. Tato pravidla potřebujeme, abychom uchránili naše dopravce i řidiče před legislativní nejistotou. Přece nechceme, aby každý členský stát vnášel na společný trh vlastní pravidla i vlastní způsob jejich vymáhání.

Místo toho, abychom se situaci postavili čelem, vracíme se zpět. Jako bychom zapomněli, že na dopravě z velké části závisí evropský vnitřní trh. Zboží musí plynule proudit přes hranice, pravidla musí být vyvážená a aplikovatelná. Vážení kolegové, pojďme se povznést nad politikaření a vraťme se k jedinému možnému řešení, a tím je kompromis.

Je to naše povinnost a zodpovědnost.